Doamnă președintă, stimate coleg, spuneați că nu este bine să finanțăm, prin acest instrument, ONG urile.

Trebuie să avem și instrumente de măsurare și de susținere a instituțiilor democratice, între altele și societatea civilă.